Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ratspräsident! Ich kann nahtlos anschließen, wo meine christdemokratische Kollegin aufgehört hat.

Es ist tatsächlich eine neue Qualität, dass wir mit Ihnen diskutieren können und nicht über Sie. Es hat hier schon Entlastungsdebatten gegeben, da waren wir unter uns. Und glauben Sie mir Wir kennen unsere Standpunkte gegenseitig. Das war eine sehr einseitige Angelegenheit. Sie haben gesagt, dass der Rat die Situation bedauert. Das nehmen wir erfreut zur Kenntnis. Wir bedauern sie auch. Meine Bitte wäre, dass Sie etwas dafür tun, dass sich das ändert. Bisher war das immer so eine Art Guerilla Aktion wenn das Parlament sich Unterlagen des Rates hat besorgen können, dann war das nie ein gerader Weg, sondern ein verschlungener. Die schwedische Ratspräsidentschaft wenn ich mich konkret erinnere hat einfach, skandinavischen Transparenztraditionen folgend, bestimmte Dokumente online gestellt, um die das Parlament gebeten hatte. Jetzt ist die litauische Ratspräsidentschaft ja noch ein bisschen hin. Sie wird den Zeitpunkt umfassen, zu dem wir beginnen, über die Entlastung für 2013 zu diskutieren.